Noua legislație vizează sporirea puterii de negociere a producătorilor de lapte, pentru a obține cel mai bun preț. În acest sens, ar trebui încurajată în continuare implicarea lor în organizații ale producătorilor. Sectorul produselor lactate este singurul din agricultură în care producătorii pot să își negocieze prețul în mod colectiv. Astfel, se asigură condiții de viață echitabile pentru agricultori și o dezvoltare rațională a producției. În pofida faptului că, în România, nu există multe ferme mari, care să se implice în procesarea laptelui, țara mea se situează la jumătatea clasamentului celor mai mari producători de lapte din Uniunea Europeană.